Propunerea președintelui Barroso are ca scop depășirea impasului crizei economice actuale prin aplicarea de măsuri ce urmăresc consolidarea economică a IMM urilor și reducerea șomajului în rândul tinerilor. Măsurile privind modificarea repartizării sumelor necheltuite trebuie să țină cont de subsidiaritatea prevăzută în tratat, prin respectarea competențelor autorităților locale și regionale în ceea ce privește utilizarea suportului comunitar. De fapt, întrebarea care a creat agitație și așteaptă un răspuns este simplă poate un stat membru să piardă fondurile inițial prevăzute în urma acestei redistribuiri? Rolul principal al politicii de coeziune este reducerea decalajelor dintre regiuni. Aplicarea unor redistribuiri în cadrul instrumentelor de finanțare poate aduce rezultate concrete, imediate, dar Comisia trebuie să prezinte lămuriri privind cadrul de aplicare al propunerii și respectarea obiectivului principal al politicii de coeziune. Soluția reorientării celor 82 de miliarde de euro trebuie să aibă în vedere aspecte ce țin de creșterea flexibilității programelor de finanțare, facilitarea accesului la finanțare și îmbunătățirea capacității administrative a beneficiarilor.